Ein Jahr Europäische Bürgerinitiative ist Anlass zur Gratulation, vor allen Dingen an die zahlreichen europäischen Bürgerinnen und Bürger, die sich quer durch ganz Europa für dieses erste transnationale Instrument der direkten Demokratie engagiert haben und bisher 14 Initiativen begründet haben.

Gratulation auch an die zuständigen und initiativen Stellen der Kommission, die nicht nur am Anfang dieses Projekts standen, sondern auch zuletzt das Instrument aktiv unterstützt hatten, als es um das Angebot, die Online Sammelsysteme auf ihren eigenen Servern laufen zu lassen, ging. Ein Jahr Bürgerinitiative bedeutet aber auch eine Art kritischer Zwischenbilanz und natürlich auch das Fordern von entsprechenden Verbesserungen und Änderungen. Das Hauptproblem dieses jungen Instruments in Europa ist selbstverständlich die mangelnde Bekanntheit. Ich möchte das zu einer Aufgabe für uns alle machen. Es ist nicht nur eine Aufgabe der Kommission, sondern auch der europäischen Mitgliedstaaten, deren aktives Engagement ich bisher in hohem Maße vermissen musste. Eine weitere Quelle des Unmuts ist das Sammeln der Online Unterschriften.

Es gibt technische Hürden, es gibt bürokratische Hürden. Ich glaube, dass eine Idee, die es wert ist, verfolgt zu werden, das Angebot einer fertigen, genehmigten Software ist, die allen Initiatoren zur Verfügung gestellt wird. Erst gestern habe ich fünf E Mails bekommen Frau Kommissarin, Sie sind auch auf dem Verteiler in denen Bürgergruppen zwölf Monate für die Unterschriftensammlung gefordert haben, und zwar ab dem Zeitpunkt der Registrierung. Ich glaube, dass dies ein sehr fairer, praktikabler Vorschlag ist, weil das dann netto wirklich zwölf Monate Arbeitstätigkeit erlaubt.

Lassen Sie mich aber auch noch ein Thema ansprechen, das mich persönlich durchaus betroffen macht Ich glaube, dass es in diesem ersten Jahr der Bürgerinitiative auch legitim ist, bestimmte Aktivitäten in Frage zu stellen. Ich meine damit eine Initiative, die als erste die Schwelle der einen Million Unterschriften überschritten hat, zum Thema Wasser. Das Thema Wasser ist nicht zufällig davor von einigen populistischen Kräften sehr wohl kampagnisiert worden. Es wurde von einer Zwangsprivatisierung des Wassers gesprochen, die die EU plant.

Wir haben es bei der europäischen Gewerkschaftsbewegung mit einer institutionellen politischen Ebene zu tun und nicht mit einer Bürgerinitiative, nicht mit einer Bürgergruppe.

Aber es gilt hier, die Bürgerrechte nicht zu institutionellen Rechten zu machen. Seien wir alle in der Kommission und hier im Parlament stolz auf die Europäische Bürgerinitiative, aber arbeiten wir entschlossen an der Optimierung und Verbesserung und Perfektionierung!